Madame la Présidente, ne comptez pas sur moi pour soutenir un énième renforcement des prérogatives de la Commission sur ce sujet. Car si notre planète va aussi mal, c'est à cause de l'intensification des flux, mais aussi des traités de libre échange défendus par l'Union européenne ou encore du productivisme agricole, qui est gravé dans le marbre des traités européens. De même, ce texte appelle l'Union et ses États membres à être des partenaires actifs à l'international, mais aspire à ce que l'Union européenne s'exprime d'une seule voix. Mais à quoi servent les États? À faire de la figuration?

Non, je n'engage pas l'Union à jouer un rôle international quant aux marchés du carbone.